L'Allemagne est unifiée depuis à peu près 150 ans et réunifiée depuis à peu près un quart de siècle. Malgré cette longue histoire, l'Allemagne reste un pays aujourd'hui économiquement inhomogène, de sorte que ce qui fait tenir l'Allemagne ensemble, ce sont des transferts financiers massifs entre les régions les plus riches du pays et les régions les moins riches du pays. Ces transferts utilisent la voie de la fiscalité, du budget fédéral, la voie